Najlepša hvala. Ja, varnost v cestnem prometu absolutno je ena od naših prioritet. In roko na srce v začetku tega leta se je ta varnost na slovenski cestah poslabšala. Ob enaki zakonodaji, ob enakih pravilih, je slabša, kot je bila v preteklem letu ali pa še leto, pred tem. Dejstvo je, da v če pogledamo nekaj zadnjih zaporednih let, se je varnost v cestnem prometu oziroma se je število smrtnih žrtev, zniževalo. In to, kar se dogaja letos, kaže samo na to, da smo na koncu ljudje tisti, ki nase oziroma, ki imamo veliko, veliko odgovornost za to, da bo varnost v cestnem prometu veliko boljša. Ampak kakorkoli. Na Ministrstvu za infrastrukturo smo že pripravili spremembo Zakona o pravilih v cestnem prometu, kjer bomo spremenili kar nekaj stvari. Jaz bom omenila tri ključne. Eno je uporaba telefona med vožnjo bo bistveno ostreje sankcionirana. Sekcijsko merjenje hitrosti bomo, postopek, ugotavljanja, kdo je kriv oziroma odgovoren, prilagodili ali pa priredili evropskim standardom. Skratka, da ne bo trajalo mesece in mesece, da ne rečem leta in leta, da se bo našlo oziroma bo odgovarjal nekdo za prehitro, vožnjo. In zadnja, je, znižanje dovoljene vrednosti alkohola v krvi. Skratka, mi zakon imamo pripravljen. Želim si, da bi še ta teden, ko imamo predsedniki koalicijsko srečanje, lahko to prišlo na dnevni red tega koalicijskega srečanja, potem bomo to seveda probali uskladiti s koalicijskimi poslanci in potem, tako kot gre to običajno, tudi z vsemi vami. Ker se zavedamo, da gre za res velik problem, verjamem, da lahko računamo na zelo zelo široko podporo pri vsem tem. Kar pa se tiče ukrepov direkcije, pa lahko povem, da hkrati s to zakonsko spremembo povezano s sekcijskim, merjenjem hitrosti, si želimo in pripravljamo plan, kako bi na teh najbolj izpostavljenih mestih, ki ste jih omenil, tudi, vzpostavili oziroma postavili več radarjev, zato da bodo ta območja bolje nadzirana. Kar se tiče sodelovanja direkcije in Darsa, bom rekla, zdaj konkretnih podatkov, da bi to sodelovanje ne bilo takšno, kot je potrebno, nimam. Če imate kakšen konkreten podatek, prosim, pa bom za to konkretno preverila. Seveda ni nobenega razloga, da tega sodelovanja ne bi bilo ali pa da bi bilo slabo.